Instabilitatea prețurilor produselor alimentare și a bunurilor a devenit o problemă majoră care agravează starea de sărăcie a milioane de oameni și periclitează funcționarea sistemului financiar mondial. Dezechilibrele comerciale și activitățile de tip speculativ stau la baza acestei volatilități, iar schimbările climatice vor continua să o agraveze. O strategie europeană privind politica comercială trebuie să abordeze rolul central pe care Uniunea îl are de asumat în cadrul sistemului comercial multilateral. Această strategie pe termen lung trebuie să aibă obiective precise, să țină cont de evoluția sistemului comercial internațional și să sublinieze elemente conforme cu principiile Uniunii, precum importanța accesului celor mai săraci la medicamentele generice sau necesitatea includerii automate a comerțului echitabil, a drepturilor omului și a standardelor sociale și de mediu în toate